Signor Presidente, onorevoli colleghi, il tema dei pedaggi stradali è particolarmente delicato per le ripercussioni sia in materia ambientale che di sicurezza delle infrastrutture. Abbiamo sostenuto nel testo i principi per cui chi usa paga e chi inquina paga, in quanto è giusto che i costi sostenuti dagli utenti dipendano dall'effettivo utilizzo di una determinata tratta stradale e che vi siano condizioni uniformi nei diversi paesi europei. Allo stesso tempo, tuttavia, è importante che i pedaggi riscossi vengano reinvestiti nella manutenzione delle strade, delle gallerie, dei ponti e dei viadotti, soprattutto alla luce dei recenti tristi accadimenti occorsi in Italia. Non dimentichiamo che l'obiettivo del pedaggio è quello di recuperare i costi degli investimenti effettuati e di sostenere quelli per la manutenzione, l'ammodernamento, l'innovazione, la sostenibilità e la gestione delle infrastrutture. Noi sosterremo l'obiettivo di maggiore tutela dell'ambiente e di riduzione della congestione stradale durante i futuri negoziati con il Consiglio. Ci batteremo per evitare che i pedaggi siano una fonte di arricchimento per i privati, e quindi per i concessionari, che perseguono la sola logica del profitto, dimenticando l'importanza della sicurezza degli utenti della strada e dell'ambiente, portando al paradosso di incrementare i costi in assenza di benefici concreti per i cittadini.